Hvala lepa. Lep pozdrav vsem! Predlog zakona o spremembah Zakona o dohodnini, ki ga je vložila poslanska skupina Nova Slovenija, predvideva povečanje zakonsko določene splošne olajšave iz tri tisoč tristo dveh evrov letno na enotno olajšavo sedem tisoč evrov letno. Poleg tega predlagatelj predlaga znižanje petdesetodstotne dohodninske stopnje na triinštirideset odstotkov ter ponovno uvajanje usklajevanja davčnih olajšav s koeficientom rasti cen življenjskih potrebščin. S predlogom se naslavlja sicer namene in cilje, s katerimi se strinjamo tudi v poslanski skupini Stranke modernega centra, ki jim sledi navsezadnje tudi vlada s svojimi ukrepi oziroma predlogi ukrepov, s katerimi želi znižati davčne obremenitve dela in podpreti možnost za nadaljnjo stabilno gospodarsko rast. Pri tem pa se moramo zavedati, da morajo spremembe na področju plačevanja javnih dajatev poleg izboljšanja konkurenčnosti slovenskega poslovnega okolja na drugi strani zagotavljati tudi stabilne in predvidljive javnofinančne prihodke. A dejansko bi predlagani zakon s povišanjem splošne olajšave na sedem tisoč evrov povečal strukturni primanjkljaj in pomenil izpad prihodkov v državnem proračunu za okoli petsto sedemindevetdeset milijonov evrov, kar je več kot en odstotek bruto domačega proizvoda. Zakon pa bi pri odmeri dohodnine vplival praktično na vse zavezance, ki uveljavljajo splošno olajšavo, teh pa je več kot petindevetdeset odstotkov vseh zavezancev za odmero dohodnine. Predlagana rešitev, ki temelji na znižanju davkov na delo, neposredno ne predstavlja razbremenitve gospodarstva, saj gre za rešitev, s katero se zvišajo razpoložljivi dohodki na posameznika, ne vplivajo pa na bruto obveznost delodajalca. Slednje bi lahko imelo posledice na povečanje zasebne potrošnje, pri tem pa tudi na nekoliko višje prilive iz naslova DDV-ja. Vndar pa opozarjamo, da če bi se predlog zakona sprejel v tej obliki, kot ga imamo danes ,#eee, na mizi, bi le-ta pripeljal do negativnih učinkov na javne finance, saj ob, predpostavki, da bi zavezanci v nižjih dohodkovnih razredih celotno razbremenitev namenili za potrošnjo, vlada ocenjuje, da bi se lahko prihodki iz naslova DDV zvišali največ za okoli osemindvajset milijonov evrov. Tako da še zdaleč ni možno pokriti izpada davčnih prihodkov v višini petsto sedemindevetdeset milijonov evrov. Z vidika mednarodne primerjave obremenitve z davki in prispevki je potrebno poudariti, da je Slovenija po podatkih Evropske komisije pod povprečjem Evropske unije. Povprečna obremenitev z davki in prispevki je v Evropski uniji v letu dva tisoč šestnajst znašala osemintrideset cela devet odstotka BDP, kar je za dve cela tri odstotne točke višje kot v Sloveniji, vendar pa je iz podatkov o ekonomski strukturi davkov in prispevkov razvidno, da ekonomska struktura davkov ni najugodnejša, saj odstopa od povprečja evropskih držav zaradi nadpovprečne obremenitve dela s prispevki za socialno varnost in potrošnje ter podpovprečne obremenitve kapitala in premoženja. Ravno slednje pa je pomembno tudi z vidika presojanja obremenitve, saj je potrebno gledati podrobno in hkrati tudi celovito in ne samo z vidika enega davka ali ene skupine davkov. Seveda si tudi v stranki SMC želimo zmanjšati ključne nadpovprečne obremenitve in s tem krepiti gospodarsko rast, zato je bilo že več ukrepov prejšnje vlade doktor Mira Cerarja usmerjenih v davčno prestrukturiranje in znižanje obremenitve dela kot tistega dejavnika, ki najbolj negativno vpliva na konkurenčnost in ob enem tudi predstavlja pomembno oviro za nadaljnjo gospodarsko rast. Prav tako smo se s smo se koalicijski partnerji v trenutni vladi zavezali, da bomo v skladu z javnofinančnimi zmožnostmi znižali obremenitev plač z dohodnino ali z dvigom splošne dohodninske olajšave ali morebitnimi posegi v dohodninsko lestvico in razrede. Pri čemer pa bo predlog pripravljen na podlagi strokovne analize celotnega dohodninskega sistema in z njim povezanih področij. Torej za konec naj še enkrat izpostavim, da v poslanski skupini SMC menimo, da mora biti morajo biti, vsi tovrstni predlagani ukrepi v skladu s fiskalnim pravilom in vnaprej uravnoteženi ter skladni z našim, z našimi javnofinančnimi zmožnostmi in nenazadnje tudi z zavezami vlade glede stabilne in vzdržne javnofinančne politike. Vse to zato, da ne bi prišlo do povečevanja strukturnega primanjkljaja. Zaradi vseh omenjenih razlogov bo poslanska skupina SMC glasovala proti temu, da je predlog zakona primeren za nadaljnjo obravnavo. Hvala lepa.